Rozpoczął się od wejścia Słowacji do Eurogrupy, a zakończył ogromnymi problemami gospodarczymi i finansowymi Grecji. W tym okresie przez świat przetoczył się największy od lat kryzys ekonomiczny. Trwają obecnie dyskusje nad tym, jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, w którym kierunku powinna zmierzać globalna gospodarka, jaką politykę powinna realizować Unia Europejska. Niniejsza rezolucja wpisuje się w tę debatę. Ja chciałabym zwrócić uwagę na jeden jej aspekt. Szanowni państwo! Kryzys gospodarczy, problemy w Grecji, a także obecna debata na temat pomocy dla Grecji pokazuje, że podział na nową i starą Europę jest nadal aktualny. W miniony piątek szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso odniósł się do pomysłu stworzenia mechanizmu wsparcia dla krajów strefy euro borykających się z problemami finansowymi. Według szefa Komisji zasady i warunki, na jakich instrument ten byłby zarządzany, powinny zostać ustalone jedynie przez członków strefy euro.

budżetu Jana Lewandowskiego oraz profesora Jacka Rostowskiego, polskiego ministra finansów, i przyłączyć się do ich apelu, a także opinii wielu z państwa, o to, aby już teraz wszystkie kraje członkowskie, w tym te spoza strefy euro, wzięły czynny udział we wzmacnianiu strefy i tworzeniu instrumentów pomocowych dla jej członków. Polska jako jeden z krajów spoza strefy już wkrótce przyjmie wspólną walutę i już dzisiaj chcielibyśmy być odpowiedzialni za przyszły kształt Eurogrupy. Dlatego nie wykluczajmy nowych państw członkowskich z tej tak ważnej debaty. Po sloganie Europa dwóch prędkości nie dzielmy dziś Europy na Europę strefy euro i Europę spoza strefy euro, wszak jesteśmy jedną Unią. Na koniec chciałabym gorąco poprzeć wszystkie elementy rezolucji wzywające Europejski Bank Centralny, Komisję Europejską oraz członków Eurogrupy do wspierania procesu rozszerzenia strefy euro, do rozszerzenia według obowiązujących obecnie kryteriów. A prezesowi Europejskiego Banku Centralnego panu Trichetowi pragnę podziękować za dobrą pracę, szczególnie w tym tak trudnym roku dla Europy.